Tratatul de la Lisabona a oferit Uniunii instrumente noi de acțiune pe plan extern, fapt ce a consolidat profilul internațional. În cadrul politicii de securitate și apărare, există posibilitatea organizării unor misiuni civile sau militare în zonele sensibile. Deși au existat misiuni în zone precum Ciad, Congo, Somalia, Uniunea nu s a implicat suficient în conflictele înghețate de la granițele sale. Conflictul din Transnistria, care durează de mai bine de 20 de ani, este cel mai bun exemplu. Deși existau așteptări mari din partea noii conduceri de la Tiraspol, ele au fost risipite încă după primele runde de negocieri, iar angajamentul politic de a obține progrese în rezolvarea conflictului s a dovedit a fi nesincer. De aceea, cred că Uniunea, prin intermediul Înaltului Reprezentant, ar trebui să se implice mai mult în soluționarea conflictului, prin înlocuirea misiunii militare de menținere a păcii cu una civilă.